Tak nazwaliście amerykańskie zaangażowanie na rzecz cywilizacji życia, w chwili gdy socjalistyczne władze Francji wprowadziły drastyczną cenzurę sięgającą po kary więzienia, żeby zakneblować apele w obronie życia nienarodzonych. Europę niszczy dziś populizm, tak, Wasz populizm, populizm władzy, populizm, który powtarza społeczeństwom Europy nie ma prawa moralnego prócz waszych życzeń.